Przede wszystkim gratuluję sprawozdawczyni tego sprawozdania, podjęcia bardzo ważnego tematu dotyczącego obecności kobiet na rynku pracy i wzmocnienia ekonomicznego kobiet. Tak naprawdę mówimy tutaj o zachętach dla kobiet, powinniśmy mówić może nie tyle o zachętach, ile o tym, żeby w końcu przestano kobietom rzucać kłody pod nogi, żeby w końcu te widzialne i niewidzialne bariery na rynku pracy zniknęły, żeby nie było luki płacowej, szklanego sufitu,

Brakuje coraz bardziej pracowników i będzie brakowało, szacuje się, że w ciągu następnych kilkunastu lat 27 milionów. Ta luka mogłaby być mniejsza, gdyby kobiety mogły pracować, ale nie ma żłobków, nie ma przedszkoli, nie ma domów opieki w takiej ilości, w jakiej powinny być, i dlatego te cele są zbieżne i dlatego powinniśmy w końcu coś zrobić.